Ez a munka több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, s akkor tiszta üzenetet fogalmaztunk meg Tehát üdvözlendő a KAP egyszerűsítését célzó minden lépés, bár eleinte aggodalomra adott okot, hogy vajon képes lesz e az ún. omnibus eszköz kezelni a közös agrárpolitika szakpolitikai specifikusságát. Az intézményközi egyeztetések során ezek a félelmek azonban eloszlottak, a jelentést kimagasló többséggel támogatta az AGRI szakbizottság. Ezúton is szeretnék tehát gratulálni a jelentés kidolgozásában részt vevő kollégáknak, különösen Dess, de Castro uraknak, valamint Andrieu és Dantin uraknak egyaránt. Bízom abban, hogy ezek az egyszerűsítések tényleges könnyebbséget jelentenek a termelők felé. A jövővel kapcsolatban viszont szeretném megerősíteni a közös agrárpolitika közös jellegével kapcsolatos elkötelezettségemet. Nem támogatok semmilyen renacionalizálást ezen a fronton, nem leszünk partnerek az idő kerekének visszaforgatásában. Közös, konzisztens politikával egy sikeres fejlődést elérni, és olyan projekteket kell megvalósítani, mint például az okos falvak.